kjölfar nýrra raforkulaga um breytta skipan raforkumála sem tók gildi í ársbyrjun tvö þúsund og fimm en hún hljóðar svo alþingi ályktar að gerð verði úttekt á því hvaða breytingar hafa orðið á rafmagnsverði til almennra notenda og fyrirtækja í kjölfar breytingar sem urðu á skipulagi raforkumarkaðarins um áramótin tvö þúsund og fjögur tvö þúsund og fimm gerð verði grein fyrir þróun raforkuverðs sundurliðað eftir helstu notendaflokkum og gjaldskrársvæðum niðurstaða úttektarinnar nái til allra tegunda viðskipta með raforku og liggi fyrir fimmtánda febrúar tvö þúsund og fimm það er nú ekki svo að ég sé einn áhugamaður um þetta heldur flytur þessa tillögu með okkur öll stjórnarandstaðan og það eru fleiri sem hafa ályktað um þessi mál það eru hagsmunaaðilar og samtök sveitarstjórna þannig að þetta mál liggur mjög þungt á mörgum og ekki síst bændum þessa lands sem hafa fengið gríðarlega hækkaða rafmagnsreikninga og ég furða mig eilítið á því að hæstvirtur byggðamálaráðherra og formaður framsóknarflokksins og núverandi iðnaðarráðherra skuli ekki vera hér til að gera grein fyrir þessu máli en forveri hans í því starfi sem nú gegnir stöðu utanríkisráðherra sagði að þegar væri verið að innleiða þessi lög yrði kannski einhver hundrað króna hækkun en það er alls ekki að þessi breyting hafi leitt til hundrað krónur hækkana á raforkuseðlum landsmanna heldur hefur það jafnvel orðið tugþúsunda eða að minnsta kosti tugprósentum hækkun og það er algerlega óþolandi að stjórnvöld innleiði hækkun sem þessa án þess að gerð sé grein fyrir því í hverju hún felst og þetta kemur í rauninni eins og skrattinn úr sauðarleggnum því að það var búið að boða allt annað þegar þessi breyting var innleidd á alþingi ég skora nú á framsóknarmenn og sjálfstæðismenn að gera grein fyrir þessu þetta frumvarp átti að leiða til samkeppni og hagræðingar á raforkumarkaði en almennir neytendur hafa einungis séð hækkun og það er stórundarlegt að fólk geri ekki grein fyrir þessu máli betur en gert hefur verið að vísu kom raforkuskýrsla sem hæstvirtur þáverandi iðnaðarráðherra kynnti á þingi en það var ekki nokkur leið að sjá hver hækkunin var og hvers vegna hún varð það var hækkun hér og lækkun þar þannig að þessu var öllu grautað saman en þó er eitt sem er mjög áberandi í þessari skýrslu það kemur fram á blaðsíðu tuttugu og fimm að það má leiða líkum að því að ef lesið er súlurit og borið saman raforkuverð hér og á norðurlöndum og einnig í bretlandi og frakklandi þá segir einfaldlega í þessari skýrslu á blaðsíðu tuttugu og fimm eins og sjá má á þingskjali fimm er raforkuverð til stærri iðnfyrirtækja á íslandi í hærri kantinum miðað við samanburðarlöndin þannig að búið er að leiða líkum að því að ekki hefur verið gerð grein fyrir því hvað hækkunin varð mikil og hvað hún orsakaðist mikið af þessari breytingu á raforkumarkaðnum í sjálfu sér er það ekkert undarlegt að þegar menn fara af stað með samkeppni og samkeppni á markaði þar sem eru eingöngu opinber fyrirtæki sjái menn einungis hækkun það verður líka að líta til þess að þessi samkeppni svokallaða nær einungis til lítils hluta af raforkumarkaðnum og eftir að reyðarál verður komið í notkun er þessi svokallaði samkeppnismarkaður bara fimmtungur af öllum raforkumarkaðnum áttatíu prósent eru í föstum samningum það þarf að gera grein fyrir þessu og ég skora á stjórnvöld að veita þessari tillögu brautargengi og það væri fáheyrt ef menn ætla að fara með þetta mál í næstu kosningar að vera með allt í þoku gera ekki grein fyrir því hver raunveruleg hækkun varð við þessa breytingu en það er eins og áður segir það eru fleiri en við í stjórnarandstöðunni sem höfum talað um þessi mál og ég vil minna á það að bakarar landsins hafa orðið fyrir barðinu þessu og hafa sent frá sér ályktun sem mér finnst rétt að lesa upp en aðalfundur landssambands bakarameistara ályktaði um málið þann fjórða mars síðastliðinn og mótmælti harðlega þeirri hækkun sem orðið hefur á raforku til bakaría og þar segir orðrétt í þeirra tillögu ný raforkulög tóku gildi í byrjun árs tvö þúsund og fimm við það breyttust taxtar sem orkufyrirtæki á öllu landinu innheimta eftir stærsti hluti raforkunotkunar í bakaríum fer fram á þeim tíma sólarhrings þegar almenn orkunotkun er í lágmarki bakarí hafa hingað til notið betri kjara af þeim sökum gegn því að hægt væri að rjúfa rafmagn til þeirra á öðrum tíma sólarhringsins við breytingar á orkulögum var þeim samningum rift með einu pennastriki og við það hækkaði rafmagnsverð bakaría um allt að fimmtíu prósent þessar hækkanir hafa smám saman verið að koma í ljós frá því að orkulögin tóku gildi og enda óhjákvæmilega í hærra vöruverði bakarameistarar telja að þessi hækkun sé ekki í samræmi við vilja stjórnvalda við að lækka verð á matvælum og hvetja orkusala til að koma til móts við óskir bakara um að leita leiða til að lækka orkuverð og það er rétt að spyrja hvað hækkunin hefur orðið mikil í þeim hluta kerfisins sem hefur átt að njóta samkeppninnar það hefur ekki verið gerð grein fyrir því það er ekki svo að raforkuneytendur í reykjavík hafi notið einhverrar lækkunar alls ekki það kom fram í viðtali við forstjóra orkuveitu reykjavíkur að orðið hefði hækkun vegna raforkulaga en hvert runnu þessir peningar það er rétt að gerð verði rækilega grein fyrir þessu vegna þess að þeir hafa ekki runnið út á land að minnsta kosti hjá bændum landsins ekki þessa peninga í lægra raforkuverði og ekki heldur skattgreiðendur vegna þess að niðurgreiðslur almennra skattgreiðenda hafa verið auknar um hundrað milljónir síðan þessi lög tóku gildi þannig að það er pottur brotinn hvað þessa framkvæmd varðar hjá framsóknarflokknum með aðstoð sjálfstæðisflokksins og ég undra mig á því að þessir flokkar hafi ekki gert betur grein fyrir sínu máli hver er ástæða þessara hækkana og sveitarfélög á norðurlandi vestra ályktuðu síðast í ágúst síðastliðinn á þingi sambands sveitarfélaga á norðurlandi vestra á gauksmýri en þar var ályktað með leyfi hæstvirts forseta vil ég lesa hér að þeir ítreka að stjórnvöld standi við gefin loforð um að ekki kæmi til hækkunar á raforkuverði vegna breytinga á raforkulögum og brugðist verði við þeim hækkunum sem þegar hafa orðið hækkandi raforkukostnaður er verulega íþyngjandi og við því verða stjórnvöld að bregðast nú þegar hafa stjórnvöld brugðist við nei þau hafa ekki heldur brugðist við með því að vera hér og svara fyrir hæstvirtan byggðamálaráðherra er í einhverjum allt öðrum verkum ég veit ekki í raun hvað hann er að gera en hér væri tækifærið að gera grein fyrir máli sínu og svara fyrir um það hvers vegna og hver er ástæðan fyrir þessum hækkunum en það að fjölmargir hagsmunaaðilar kvarta sáran yfir þessari hækkun og það er hægt að leiða mörg rök að því að landsmenn hefðu almennt átt að sjá mikla lækkun á raforkureikningum meðal annars vegna þess að það er búið að byggja upp gott kerfi hringinn í kringum landið og öflugar virkjanir og þess vegna er farið að greiða það niður gengið hefur verið hagstætt til að greiða niður erlend lán á síðastliðnu ári þannig að það leiðir margt til þess að bæði bætt tækni og annað hafi átt að verða til þess að við hefðum átt að sjá lægri rafmagnsreikninga

því miður er það einnig að rafmagnsreikningarnir sjálfir eru svo flóknir að hinn almenni neytandi á mjög erfitt með að fara í gegnum þetta þetta eru jafnvel tvö til þrjár blaðsíður hjá hinum almenna neytanda sem greiðir fyrir rafmagnið það var gamall maður á siglufirði sem kom með reikninginn til mín og hann var með meðal annars húsinu sínu á laugavegi og svo var hann með skrúðgarð og var með sex blaðsíðna reikninga það er þetta í rauninni sem þarf að bæta úr að fólk fái einhvern skilning á þessum reikningum sem hafa í rauninni einungis hækkað en ekki lækkað þrátt fyrir loforð stjórnvalda sem gefin voru þegar var farið af stað með þessa breytingu á raforkumarkaðnum og mig undrar það í rauninni að sjálfstæðisflokkurinn sem kennir sig stundum við markaðsöflin skuli halda svona á spilunum eins og raun ber vitni vegna þess að þegar kemur óorði á markaðsöflin þegar á að fara að hleypa markaðsöflunum á stað í samkeppni á raforkumarkaði þá sjá neytendur einungis hækkanir en ekki lækkanir frú forseti ég skora á stjórnarmeirihlutann að veita þessu máli brautargengi í gegnum þingið vegna þess að þetta mál varðar marga mjög miklu bakara landsins bændur sem sjá gríðarlega háa rafmagnsreikninga í kjölfar þessara laga herra forseti að lokum vil ég að þessu máli verði vísað til iðnaðarnefndar